Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la soluzione alla quale arriveremo domani relativamente agli appalti pubblici e alle concessioni è, secondo me, una soluzione ad alto livello e di particolare qualità. Nel mercato globale, il confronto con gli altri si fa in due modi c'è quello antistorico, che viene suggerito ripetutamente, di introdurre nuovi dazi doganali, di alzare frontiere, e c'è quello moderno ed efficace di accettare la sfida, puntando sulla qualità, sulla trasparenza e sulla legalità delle azioni che si promuovono. Io credo che alcune delle novità che sono contenute nel testo che voteremo siano importanti proprio perché coerenti con questo assunto. Noi dobbiamo valorizzare una leva straordinaria di crescita economica come sono gli appalti pubblici. Sono uno dei fondamenti delle politiche keynesiane e lo dobbiamo nel modo che abbiamo sempre scelto di attuare in Europa, rafforzando il confronto con gli altri, sfidandoli ad accettare i nostri parametri. Allora basta col massimo ribasso ma puntiamo a regola vincolante, quella del prezzo competitivo, dove la qualità e il prezzo si tengono insieme, dove appunto l'elemento di novità non è dato dal ridurre i diritti delle persone, le protezioni sociali, perché così il prezzo sarà adeguatamente basso, ma quello di mantenere i diritti, i contratti collettivi e le protezioni delle persone che lavorano, di quei cittadini che sono contemporaneamente produttori e consumatori in virtù della qualità di quello che faranno. Questa è la strada da battere. Può indicare, questa soluzione, un modello di competizione alta, che darà un punto di riferimento importante agli altri e farà dell'Europa anche un punto di riferimento nel processo di globalizzazione.